Den Kampf gegen diese Geldwäsche, Korruption und Kriminalität können wir nur gemeinsam gewinnen global und europäisch gemeinsam.

Aber auch bei uns in der Europäischen Union sind es 110 Milliarden Euro das kommt dem Jahresbudget der EU schon sehr, sehr nahe. Die Bürgerinnen und Bürger fragen sich daher zu Recht Wie viele Enthüllungen braucht es noch, bis wir den kriminellen Netzwerken endlich den Geldhahn zudrehen?

Noch immer gibt es einen Widerspruch zwischen Regelung, Verpflichtung und Umsetzung. Noch immer ist die vierte und fünfte Geldwäscherichtlinie nicht umgesetzt. Noch immer gibt es einen Fleckerlteppich.